Domnule președinte, sistemul de informații privind vizele, pe care l numim VIS, ajută la eliberarea vizelor și ajută autoritățile competente în materie de azil, de vize, de frontiere, de migrație, să verifice rapid și eficient cetățenii țărilor terțe care vin în Uniunea Europeană. Noul regulament VIS adaptează normele privind interoperabilitatea bazelor de date, sistemelor de informații ale Uniunii, tocmai pentru a colabora direct, eficient și inteligent, deci, pentru a vorbi unele cu altele foarte rapid, în secunde. Protejarea frontierelor externe ale Uniunii, gestionarea migrației și îmbunătățirea securității interne sunt esențiale pentru noi toți, știm bine. Noul regulament introduce obligația de a amprenta copiii începând cu vârsta de 6 ani, verificând astfel identitatea unui copil care solicită viză.